Señor presidente, señor comisario, yo quiero empezar felicitando a la señora Sommer por este informe y, por supuesto, apoyando todas sus propuestas. Entiendo el objetivo de la propuesta de fortalecer la transparencia en el proceso de evaluación de riesgos, pero quiero subrayar como persona de contacto con la Agencia, que la EFSA es independiente y científicamente irreprochable y que se ciñe al Reglamento en vigor. No obstante, sinceramente creo que ha faltado ambición política para hacer una reforma en profundidad del Reglamento y actualizar los cometidos de la EFSA que, después de casi veinte años, está sobrecargada con tareas que se alejan de lo que es estrictamente la seguridad alimentaria. En cuanto a la transparencia de la EFSA, debe estar homologada a otras Agencias de la Unión como la EMA y la ECHA, es decir, que debe publicarse la información sobre las solicitudes y estudios de base en el momento en que se hace público su dictamen científico. Estoy de acuerdo en que debemos fortalecer la transparencia de la Agencia, pero sin tintes ideológicos y sin que ello condicione la capacidad de innovación de los solicitantes. Por último, este Reglamento en vigor estableció el sistema de alerta rápida, pero, a pesar de haberse revisado en 2011, continuamos sin tener un procedimiento armonizado de actuación de todos los Estados miembros y sin haber reforzado los poderes de la Comisión en la gestión de las alertas. No basta con un simple manual de apoyo, como hay en la actualidad, y esta es una oportunidad para solucionarlo y que no se repitan alarmas sociales como las que hemos tenido en el pasado.